stöðugleika án aðstoðar alþjóðagjaldeyrissjóðsins meðflytjendur eru margrét tryggvadóttir þór saari eygló harðardóttir sigmundur davíð gunnlaugsson höskuldur þórhallsson alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að láta vinna efnahagsáætlun sem tryggir velferð og félagslegan stöðugleika án aðstoðar alþjóðagjaldeyrissjóðsins skilgreindar verði nauðsynlegar aðgerðir til að gera íslenskt hagkerfi óháð aðstoð sjóðsins og forðast frekari skuldsetningu ríkissjóðs aðgerðaáætlun útbúin og henni fylgt eftir leitað verði liðsinnis færustu erlendra sérfræðinga á sviði hagvísinda við mótun og framkvæmd áætlunarinnar til að tryggja þann trúverðugleika efnahagsstjórnar landsins sem er nauðsynlegur efnahagsáætlunin liggi fyrir fyrsta október tvö þúsund og tíu og komi til framkvæmda fyrir tvö þúsund og ellefu ráðherra kynni alþingi efnahagsáætlunina við fyrsta tækifæri eftir að þing hefur verið sett í október tvö þúsund og tíu greinargerð mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan ákveðið var að fara í samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn forsendur hafa gjörbreyst og ljóst að ekki er hægt að treysta á hlutleysi sjóðsins eða að hann framfylgi yfirlýstum markmiðum sínum um að aðstoða þjóðir í fjármála og gjaldeyriskreppu flutningsmenn telja að það hafi sýnt sig að bretar og hollendingar hafa misbeitt sjóðnum til að reyna að knýja fram þá niðurstöðu sem þeim hugnast varðandi svokallaðar icesave skuldbindingar slík vinnubrögð eru algerlega ólíðandi og ættu að vera næg ástæða til að afþakka frekari aðstoð þrátt fyrir mikla seinkun á endurskoðun sjóðsins hefur tekist að halda efnahag landsins á floti þá telja flutningsmenn það ekki að sjá að endurskoðun sjóðsins hafi haft teljandi

hrun bankakerfisins síðasta haust kom fátt annað til greina en að leita á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins um aðstoð þar sem stjórnvöld komu alls staðar að lokuðum dyrum ísland er eitt af stofnríkjum alþjóðagjaldeyrissjóðsins en hann var stofnaður árið nítján hundruð fjörutíu og fimm um hundrað áttatíu og fimm lönd eru nú aðilar að sjóðnum ísland var skuldlaust við sjóðinn fyrir hrun en hafði þó fengið lán frá honum í fjórgang fyrst árið nítján hundruð sextíu á árum viðreisnarstjórnarinnar

og loks árið nítján hundruð áttatíu og tvö vegna útflutningsbrests yfirlýst hlutverk alþjóðagjaldeyrissjóðsins er að auka samvinnu milli þjóða og tryggja stöðugleika í fjármálakerfum heimsins honum ber að aðstoða þjóðir í fjármála og gjaldeyriskreppu og lána ríkisstjórnum fé til að koma eðlilegum gjaldeyrisviðskiptum í gang skiptar skoðanir eru um það hvernig alþjóðagjaldeyrissjóðnum hefur tekist að rækja þetta hlutverk sitt hann hefur löngum þótt strangur húsbóndi sem ekki hefur tekið nægilegt tillit til sérstakra og staðbundinna aðstæðna sjóðurinn hefur þótt einsýnn í málefnum þróunar og nýmarkaðslanda þar sem hann hefur lagt höfuðáherslu á gildi nýfrjálshyggjunnar frekar en að laga aðstoð sjóðsins að aðstæðum á hverjum stað

þrátt fyrir að nú sé meira en áratugur síðan efnahagskreppan í asíu beindi athyglinni að meiri háttar mistökum alþjóðagjaldeyrissjóðsins er sjóðurinn enn að gera svipuð mistök í mörgum löndum sérstaklega í þróunarlöndunum á sama tíma og sjóðurinn styður fjárhagslega örvandi aðgerðir í ríkum löndum þvingar hann þróunarlöndin til þess að innleiða kreppudýpkandi hagstjórnaraðgerðir sú aðferðafræði hefur verið gagnrýnd á vettvangi sameinuðu þjóðanna sem settu á fót sérfræðinganefnd undir forustu joseph stiglitz til að grafast fyrir um orsakir kreppunnar og áhrif hennar um heim allan nefndinni var einnig ætlað að koma með tillögur að aðgerðum til að koma í veg fyrir að álíka atburðir endurtaki sig

financial system sem má nálgast á vef sameinuðu þjóðanna víða þar sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur komið að málum hafa stjórnvöld sem fyrr segir verið neydd til að beita kreppudýpkandi aðgerðum og ljóst er að hið sama gildir um ísland þrátt fyrir yfirlýsingar ráðamanna um að ísland fái sérmeðferð hagstjórnartækin sem íslensk stjórnvöld eru þvinguð af sjóðnum til að nota eru hátt vaxtastig mikil skuldsetning vegna gjaldeyrisvarasjóðsins og of hraður niðurskurður nýleg könnun sem gerð var af miðstöð fyrir rannsóknir á efnahags og stjórnmálum í washington leiddi í ljós að af fjörutíu og einu landi sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur haft afskipti af undanfarin ár hafa þrjátíu og eitt þeirra verið þvingað til að beita kreppudýpkandi hagstjórnaraðgerðum háu vaxtastigi niðurskurði velferðarkerfisins og aðhaldssemi er varðar aukið peningamagn sjóðurinn er þekktur fyrir að leggja of mikla áherslu á að ná jafnvægi í ríkisfjármálum sem meðal annars hefur leitt til mun dýpri kreppu en annars hefði orðið dýpt kreppunnar skiptir miklu máli þar sem bæði fyrirtæki og einstaklingar verða fyrir miklum skaða vegna niðurskurðar og stöðnunar í efnahagslífi þjóðarinnar í raun er verið að eyðileggja auð þjóðarinnar þar sem ekki er hægt að endurreisa fyrirtæki né heimili sem verða gjaldþrota hægari niðurskurður mundi þýða minni samdrátt en á móti mun hann draga úr hagvexti þegar hagkerfið er farið að ná sér á nýjan leik rannsóknir sýna að fjármálakreppa einkennist af mikilli eignatilfærslu frá þeim fátæku til þeirra ríku annað sem einkennir fjármálakreppu er aukinn ójöfnuður sem stafar meðal annars af auknu atvinnuleysi og niðurskurði velferðarkerfisins markmið hagstjórnar á krepputímum á að vera að auka efnahagslega velferð og leiðirnar að því markmiði eru aðgerðir sem tryggja fulla atvinnu hagvöxt og stöðugleika til lengri tíma efnahagsstefna alþjóðagjaldeyrissjóðsins og íslenskra stjórnvalda mun ekki ná fram þessum markmiðum markmið hennar er aðeins að tryggja að fjármagnseigendur fái sæmilega ávöxtun á fé sitt á meðan það er lokað inni í hagkerfinu og að seðlabankinn hafi bolmagn til að kaupa krónurnar af þessum fjármagnseigendum þegar hægt verður að afnema gjaldeyrishöftin án þess að krónan fari í frjálst fall flutningsmenn telja einsýnt að með því að leggja á þjóðarbúið sívaxandi erlendar skuldir verður kreppan lengd um ófyrirsjáanlegan tíma og mikil hætta á að það velferðarkerfi sem við njótum í dag muni líða undir lok ef fer sem horfir erlendar skuldir landsins eru nú þegar orðnar háskalega miklar og því hætta á að þjóðin þurfi að búa við þann hörmulega veruleika að stór hluti þjóðarframleiðslu muni aðeins renna til þess vonlausa verkefnis að greiða vexti af erlendum skuldum flutningsmenn telja mikilvægt að ríkisstjórnin leiti allra leiða til að endurreisa efnahagslíf landsins án aðstoðar alþjóðagjaldeyrissjóðsins og er þingsályktunartillaga þessi því lögð fram nú þegar hafa fjölmargir heimsþekktir og sérfróðir menn lagt fram tillögur og hugmyndir um hvernig má losa þjóðina úr fjötrum sjóðsins

íslands og aðhald í fjármálum sem þætti jafntraust eða traustara meðal lánardrottna okkar en áætlun frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum flutningsmenn leggja því til að fjármálaráðherra verði falið að láta vinna efnahagsáætlun sem tryggi velferð og félagslegan stöðugleika án aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins mikilvægt er að efnahagsáætlunin liggi fyrir sem fyrst eða fyrir fyrsta október tvö þúsund og tíu svo að unnt sé að hefja vinnu sem allra fyrst við að koma henni til framkvæmda fyrir árið tvö þúsund og ellefu fjármálaráðherra skal kynna alþingi efnahagsáætlunina við fyrsta tækifæri eftir að þing kemur saman í október tvö þúsund og tíu og helst eigi síðar en fimmta október tvö þúsund og tíu frú forseti þrátt fyrir blóðugan niðurskurð og aukna skattbyrði sem endurspeglast í nýsamþykktum fjárlögum er ljóst að það dugar ekki til að þóknast lénsherrum landsins alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er enn notaður sem handrukkari fyrir nýlenduherrana í bretlandi og hollandi tafir enn og aftur hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi uppfyllt öll skilyrði sjóðsins um aðhald það stingur mig frú forseti að margir þingmenn stjórnarliða og jafnvel hæstvirtur fjármálaráðherra hafnar því að við séum í sérstöku prógrammi hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum að sjóðurinn leggi ekki línurnar um hvernig tekjum ríkissjóðs er varið við hljótum væntanlega að vera eina landið í heiminum sem ekki fylgir prógrammi alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem prógrammi samkvæmt því sem ég hef komist að hér innan þings er að sá harkalegi niðurskurður sem átti sér stað með aukafjárlögum til þess að stemma stigu við þeim mikla halla sem var á ríkissjóði sá harkalegi niðurskurður var til að sýna þeim að okkur væri full alvara að fylgja þeirri efnahagsáætlun þá var skorið niður til öryrkja og ellilífeyrisþega til að sýna lénsherrunum að ekkert væri okkur heilagt til að fá náðarsamlegast aðstoð þeirra það getur verið að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi spyrnt hressilega við fótum varðandi alþjóðagjaldeyrissjóðinn þegar hann var í stjórnarandstöðu

hefur allri efnahagsáætlun sjóðsins verið seinkað og einsýnt að það muni taka okkur miklu lengri tíma að losna undan fjötrum hans þá er jafnframt einsýnt að við höfum lítið sem ekkert gert til að treysta sambönd og viðskiptamöguleika við aðrar þjóðir en þær sem hafa hvað mest tekið þátt í aðförinni að íslensku þjóðinni í skýrslu sem lekið var frá hernaðarmálaráðuneyti bandaríkjanna í fyrra þar sem fjallað er um óhefðbundinn hernað kemur fram að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er flokkaður sem hergagn í efnahagshernaði ásamt the world bank og fleiri áþekkum stofnunum

sem ekki að koma neinum á óvart að sjóðnum sé beitt á þann ógeðfellda hátt sem honum hefur verið beitt gegn okkur en er einhver trygging fyrir því að honum verði ekki aftur beitt á svipaðan hátt icesave verður án efa ekki eina erfiða málið sem við þurfum að glíma við á alþjóðavettvangi og margir óvissuþættir í náinni framtíð ég hvet þingmenn sem og þjóðina að kynna sér sögu alþjóðagjaldeyrissjóðinn en það er hægt að finna gagnlegar upplýsingar um alþjóðagjaldeyrissjóðinn á internetinu sem og hjá alþjóðafélagi sem kallað attac nýverið var stofnuð íslandsdeild ætti og hægt að finna fróðlegar greinar á vef samtakanna attac punktur is gunnar skúlason skrifar á vef attac punktur is með leyfi forseta skuldir íslands í dag eru um þrjú hundruð tuttugu prósent af vergri landsframleiðslu alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði fyrir ári þegar skuldirnar voru tvö hundruð fjörutíu prósent af vergri landsframleiðslu að það væri hámarkið núna höfum við farið lang umfram það í skuldum en samt heldur alþjóðagjaldeyrissjóðurinn því fram að við getum staðið í skilum reyndar bendir ags á tvennt í fyrsta lagi verði ísland að fylgja áætlun alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir ísland mjög nákvæmlega hitt sem ags tekur fram er að ef fleiri skuldir finnast eða gamlar skuldir aukast þá verði ísland sennilega að selja einhverjar auðlindir sínar upp í skuldir frú forseti það er enginn skaði skeður að leita annarra leiða en að vera í prógrammi sem étur að innan grunnstoðir samfélags okkar það vita það allir sem hafa kynnt sér verklag alþjóðagjaldeyrissjóðsins að það er ekki hægt að reka norrænt velferðarkerfi undir handleiðslu sjóðsins prógramm alþjóðagjaldeyrissjóðsins gengur fyrst og fremst út á hagnað einkavæðingu og hann hefur aldrei verið þekktur fyrir að huga að viðkvæmum samfélagsþáttum velferðarkerfið er ekki hluti af áætlun sjóðsins ég skora á hæstvirtan fjármálaráðherra að finna aftur innra með sér þann eldmóð sem knúði hann áfram í baráttu sinni gegn sjóðnum áður en hann tók við ráðherrastól ef vilji er fyrir hendi getum við fundið aðrar leiðir fyrir land og þjóð sem yrðu okkur farsælli en að hafa yfir okkur efnahagsvopn hangandi gleymum ekki hvernig bretar beittu hryðjuverkalögunum á okkur það mundi teljast efnahagsvopn gleymum ekki hvernig sjóðnum hefur verið beitt gegn okkur gleymum ekki að það er aldrei bara ein

úr því feni komist því kalla ég eftir áræði og hugrekki meðal þeirra sem halda hér um stjórnartauma til að finna aðrar leiðir út úr þessu prógrammi

þjóðir sem hafa farið illa út úr veru sjóðsins á sínum heimaslóðum það er styrkur í samstöðu og alþjóðasamfélagið er miklu stærra